Intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului este un bun prilej pentru dinamizarea relației cu Uniunea Europeană. OMC oferă cadrul cel mai bun pentru dezvoltarea schimburilor comerciale între ambele părți. Pe de altă parte, Rusia trebuie să facă eforturi pentru integrarea deplină în OMC și să se conformeze mai mult regulilor organizației.

Măsura nu a fost luată în baza unei analize detaliate și încalcă regulile OMC. De asemenea, remarc faptul că există în continuare bariere pentru firmele europene atunci când vine vorba despre atribuirea unor contracte pentru achizițiile publice. Rusia trebuie să dea dovadă de o mai mare deschidere în relațiile comerciale cu Uniunea, deoarece consolidarea schimburilor în interiorul OMC este în avantajul ambelor părți.